China hat im Laufe seiner Entwicklung der letzten 30 Jahre große Fortschritte gemacht bei wirtschaftlichen Rechten und bei sozialen Rechten seiner Bürgerinnen und Bürger. Aber leider stellen wir fest, dass bei den politischen Rechten und bei den Menschenrechten in den letzten Jahren das Gegenteil der Fall ist Es gibt einen Rückschritt, es gibt viel mehr Repressionen, es gibt viel weniger Freiheit für die Meinungsäußerung. Ich schließe mich den Kollegen an, die sagen Das steht eigentlich im Gegensatz zu der Verfassung Chinas. China sollte seine eigene Verfassung ernst nehmen, in der die Freiheit der Meinungsäußerung und der Schutz der Minderheiten garantiert sind. Das ist heute nicht der Fall weder im Umgang mit den Menschen in Tibet noch im Umgang mit den Uiguren und anderen Minderheiten, und erst recht nicht bei Menschen, die eine andere Auffassung haben als die herrschende Meinung im Land. Dagegen müssen wir uns wehren, und das ist der Ausdruck dieser

Und ich schließe mich auch hier den Kollegen an, die an alle Mitgliedsländer appellieren, dass wir in dieser fundamentalen Frage auch einheitlich vorgehen, und dass nicht der ökonomische Druck aus China weiche Knie verursacht, wo einzelne Länder nicht mehr mitmachen bei dem Wertekonsens, den wir haben. Das ist ganz wichtig. Es gibt nicht viele Länder in der Welt, die diese Menschenrechte verteidigen.